Herr Präsident, Herr Ratsvertreter, Herr Kommissar Lewandowski, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mir ist durchaus bewusst wie wahrscheinlich allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern und hoffentlich auch Politikern dass wir in Zeiten der Austeritätspolitik leben, und dass wir der notwendigen Schuldenbremsepolitik in den Mitgliedstaaten nicht entkommen können. Ich bin der Meinung, dass es unausweichlich ist, für ausgeglichene Haushalte zu streiten. Nicht zuletzt ist das eine Frage der Generationengerechtigkeit und der Möglichkeit, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten dann wirklich noch Politik machen zu können.

Natürlich ist die Europäische Union nicht jenseits der Situation in den Mitgliedstaaten. Aber ich möchte doch Folgendes zu bedenken geben, warum wir auch nicht in einer identischen Position sind. Die Europäische Union hat keine Schulden gemacht, weil das unsere Regularien auch nicht vorsehen. Und die Europäische Union das ist von den Mitgliedstaaten gewollt hat mit dem Vertrag von Lissabon neue Aufgaben bekommen, die dann auch ausgeführt werden müssen, in der Energiepolitik, in der Außenpolitik und in anderen Bereichen. Wir müssen uns natürlich in die Lage versetzen, diese neuen Aufgaben, die uns durch den Vertrag erwachsen sind, auch entsprechend umsetzen zu können. Als Berichterstatterin für den Haushalt des Parlaments und der anderen Institutionen muss ich sagen, dass eine richtige Balance zwischen den neuen Ausgaben und einer verantwortlichen Haushaltspolitik und auch einer Sparpolitik noch nicht gefunden ist. Der Rat hat alle neuen Stellen für die Verwaltung abgelehnt, zwar nicht für den Europäischen Rat und das Parlament, aber für die anderen, vor allem kleineren Institutionen, den Datenschutzbeauftragten, den Rechnungshof, den Gerichtshof.

Gerade kleinere Institutionen wie der Datenschutzbeauftragte, von denen wir ja wollen, dass sie arbeiten können, müssen in der Lage sein, zu arbeiten. Und wenn wir eine richtige Kontrolle durch den Rechnungshof wollen, müssen auch dessen Mitarbeiter in der Lage sein, Reisen zu machen, zu kontrollieren. Und dazu brauchen sie etwas mehr Personal. Ich glaube, dass diese richtige Balance eine wichtige politische Aufgabe ist und auch eine wichtige Botschaft an die Mitgliedstaaten und an unsere Bürgerinnen und Bürger. Was mich auch nicht überzeugt, ist die Frage der Kosten für die Erweiterung.

Aber das Beitrittsdatum ist nicht geändert worden. Ich frage Sie, wie soll das gehen? Nächstes Problem die Gehaltsanhebung um